já frú forseti það er bara einfaldlega mín skoðun að hinn óhefti græðgiskapítalismi nýfrjálshyggjunnar hann sé drifkrafturinn á bak við þróun í heiminum sem tvímælalaust gengur gegn hagsmunum umhverfisins tvímælalaust og ef sú hugmyndafræði óheft sem slík ef hún fær að leika lausum hala og ekki er hægt að koma á hana böndum hún færi okkur í áttina frá sjálfbærri þróun en ekki í áttina til hennar við getum svo sjálfsagt deilt um það lengi dags hversu sterkum böndum þarf að koma á ófreskjuna og temja hana til þess að það verði í lagi við erum ekkert að ræða hér að það eigi að skipta um viðskiptagangverk

gefur ekkert fyrir umhverfi eða félagslegar aðstæður hann er ekkert hugsaður þannig þar verða að koma til leikreglur stýrireglur og það er ekki öðrum til að dreifa þar en stjórnmálamönnunum eða almannavaldinu í gegnum kjörna fulltrúa eða hvernig sem því er nú fyrir komið til þess að setja þessum öflum skorður þannig að þau ein ráði ekki lögum og lofum og móti heiminn og mannlegt samfélag á byggðu bóli bara að sínum þörfum sem snýr að því að hámarka gróðann strax og helst í gær ég held að um þetta sé í sjálfu sér ekki mikið deilt ég hitti varla nokkurn svo harðsvíraðan kapítalista að hann viðurkenni ekki að það þurfi nú kannski einhverjar svona leikreglur til þess að þetta fari nú ekki allt saman illa nema þá ef vera skyldi háttvirtur þingmaður sem ég geri nú engan veginn skóna þannig að meira að segja forkólfarnir sjálfir sjá að þetta gengur ekki svona og umhverfisváin gróðurhúsaáhrifin loftslagsbreytingarnar eru